Signor Presidente, onorevoli colleghi, il processo di adesione dei paesi dei Balcani occidentali necessita di mutua cooperazione. È importante che la strategia preveda misure quali l'erogazione di fondi, in aggiunta ai già esistenti Fondi IPA, che aiutino i paesi della regione a raggiungere le condizioni richieste per l'adesione. Credibilità deve essere invece la parola chiave dei Balcani occidentali. I governi della regione devono infatti portare avanti politiche responsabili tese a stabilità, tutela dei diritti, lotta alla corruzione, nonché sviluppo economico ed efficaci trasporti collegati all'Unione. Il 2018 sarà un anno favorevole per avanzare il processo di allargamento con le Presidenze bulgara e austriaca, ma anche col nuovo summit del processo di Berlino. In tale summit il sistema intergovernativo deve essere tuttavia superato e deve esserci la partecipazione dei parlamentari europei che, in quanto rappresentanti dei cittadini, non possono non avere un ruolo attivo in tale processo.